frú forseti vegna veru minnar hér í pontu síðastliðið fimmtudagskvöld vil ég árétta að þar urðu mér á mistök sem ber að biðjast afsökunar á það er hér með góðfúslega gert